nauðungarsölum ásamt mér flytja þessa þingsályktunartillögu háttvirtir þingmenn árni þór sigurðsson

tillagan er svohljóðandi með leyfi forseta alþingi ályktar að fela fjármála og efnahagsráðherra og félags og húsnæðismálaráðherra að senda tilmæli til íbúðalánasjóðs og áskorun til lífeyrissjóða og fjármálastofnana um að fresta öllum innheimtuaðgerðum og nauðungarsölum uns niðurstaða liggur fyrir í aðgerðum ríkisstjórnarinnar í skuldamálum

þess er að geta að í tíð fyrrverandi ríkisstjórnar var lögum breytt í þessa veru og reyndar voru þau lög framlengd með nýrri lagasetningu

kynnt voru með lögum eða fest voru í lög eða framfylgt með öðrum hætti

var mynduð gerði hún það á grundvelli loforða um niðurfærslu á höfuðstól

hver úrræðin endanlega yrðu hafði það strax áhrif á fasteignamarkaðinn að sjálfsögðu fóru fjölskyldur sem voru skuldum vafnar að huga að því hvort í þessum úrræðum væri að finna einhverja bjarghringi fyrir sig á þeirri forsendu fannst okkur eðlilegt að setja fram þessa tillögu um frestun á nauðungarsölum og

til íbúðalánasjóðs enda heyrir hann undir ríkisvaldið

ráðast ekki í innheimtuaðgerðir eða útburð á fjölskyldum því miður er okkur að berast fregnir af því hvaðanæva að af landinu að það sé óvenju mikið um slíkt núna nú eru tillögurnar komnar fram en úrræðin eru engu að síður ekki ljós útfærslur og framkvæmd á þessum hugmyndum sem ríkisstjórnin kynnti í lok síðustu viku liggja ekki fyrir við þekkjum útlínurnar við vitum að nái þessar tillögur fram að ganga sem ég vona svo sannarlega að þær geri mun það lagfæra fjárhag margra einstaklinga og fjölskyldna þá er spurningin hvort það gæti orðið til þess að einhverjir sem ella yrðu bornir út eða misstu heimili sín gætu komist fyrir vind þess vegna er ekki óeðlilegt að það sé gripið til þessara ráðstafana þar til úrræðin liggja endanlega fyrir og eru helst komin í framkvæmd ég sé ekki ástæðu til að halda langa ræðu um þetta efni við höfum gert grein fyrir þessu þingmáli þegar það kom fram á síðasta þingi ég held að öllum sé full ljóst hvað hangir á spýtunni nú þannig að ég ætla að mælast til í lok þessara orða minna að málið fái skjóta afgreiðslu hér á þingi við þessa umræðu og verði að henni lokinni vísað til allsherjar og menntamálanefndar þingsins